Stworzenie wspólnej polityki inwestycyjnej Unii Europejskiej jest bardzo ważnym krokiem naprzód w integrowaniu Unii Europejskiej.

Cieszę się bardzo, że popiera on wynegocjowany w komisji projekt, bo rzeczywiście jest to bardzo dobry kompromis pomiędzy różnymi stanowiskami kompromis pomiędzy stanowiskiem z jednej strony Komisji, a opiniami prezentowanymi przez państwa członkowskie, z drugiej strony jest on zgodny z interesem